Ik ben blij met de toezegging van de commissaris dat er een groenboek komt om het zorgstelsel op Europees niveau te verbeteren.

De andere helft wil het graag worden, en we moeten dus zorgen dat we een gezondere maatschappij creëren.

Het apart zetten van ouderen heeft geleid tot de problemen die we kennen, en ik heb me ontzettend boos gemaakt over een journalist die in Nederland schreef Het dorre hout wordt gekapt, misschien een paar maanden eerder dan zonder het virus.